Hvala lepa. Dober dan vsem. Spoštovani, vsi, ki vam je mar za otroke, za vzgojiteljice, pomočnice vzgojiteljic in v za vrtce. Slovenski sistem predšolske, predšolske vzgoje in varstva sodi med najbolj kakovostne v evropskem in svetovnem merilu. To nam priznavajo tudi relevantne mednarodne edukacijske študije. Vključenost naših malčkov v vrtčevsko varstvo od najzgodnejših faz naprej je zelo pomembna, se pa ta pozitiven vpliv še posebej potencira pred vstopom v osnovno šolo. Zato je v času, ko se soočamo z vedno novimi družbenimi izzivi, od posebnega značaja, da z odlično predšolsko vzgojo omogočimo dober začetek vsem otrokom. Podatek, da že skoraj dosegamo referenčne cilje Evropske unije o vključenosti otrok v vrtce od četrtega leta starosti do vstopa v šolo, je dobra popotnica za vse nadaljnje ukrepe na tem področju. Od prvega septembra naprej bo k temu pripomogel še ukrep prejšnje vlade, na podlagi katerega se iz državnega proračuna v celoti financirajo krajši programi za tiste otroke, ki leto dni pred vstopom v šolo še niso vključeni v institucionalno varstvo v vrtcih. Zdi se, da rešitve, predlagane v današnji noveli, s to usmeritvijo nimajo prav tesne povezave. Poslanska skupina NSi namreč predlaga rešitve za razbremenitev družin, ki bi naj predvsem pozitivno vplivale na višjo rodnost. Demografska slika Slovenije resda ni optimistična in temu ne oporekamo. Kot večina razvitih držav smo tudi mi starajoča družba, ki se sooča z resnimi demografskimi izzivi in pastmi. A vseeno velja predlagane ukrepe osvetliti, nasloviti in pretehtati še iz drugih zornih kotov. Je ta ukrep enako spodbuden in enako pravičen za družine z minimalnimi prihodki, ki so plačila že oproščene? In za tiste z visokimi prihodki, ki jim ta znesek ne predstavlja visok strošek. Bo zaradi takega ukrepa zmanjkalo denarja za povišanje plač pomočnicam in vzgojiteljicam? Ki med čakanjem na višjo plačo naše otroke varujejo in vzgajajo z enako srčnostjo in zavzetostjo, kot da bi ta plača že bila povišana. Rešitve, ki so danes predlagane, že poznamo. Ukrep zastonj vrtca za drugega otroka je bil uveden leta dva tisoč osem, ukinjen pa štiri leta kasneje v času Janševe vlade. Resnici na ljubo je prekratko trajal, da bi lahko trdili, da je povišal rodnost. Že bežen pregled številk to jasno pokaže, stopnja rodnosti se je od leta dva tisoč osem naprej giblje okoli ena cela šestinpetdeset otroka na žensko v rodni dobi in je bila zadnje dve leti na ravni povprečja Evropske unije. Tudi v času krize ob uveljavi varčevalnih ukrepov se je nataliteta obdržala na isti ravni. Niti resnejše raziskave ne potrjujejo absolutno pozitivnega vpliva družinske politike na rodnost, še najmanj kratkoročnega ne. Je pa bil ukrep v obdobju veljavnosti neučinkovit in neenakopraven do staršev glede na enak dohodkovni položaj. Prihajalo je tudi do absurdnih primerov, ko so brezplačno mesto v vrtcu zasedli otroci, ki so rajši ostajali doma z babicami in poredko hodili v brezplačni vrtec, zaradi tega pa se otrok iz čakalnega seznama v vrtec ni mogel vključiti. In še en moment je potrebno upoštevati. Vsak tak ukrep je potrebno načrtovati in izvajati iz vidika pričakovanega povečanja vpisa otrok v vrtec in ob predhodni zagotovitvi zadostnih kapacitet v vrtcih. Nesporno je, da ima Slovenija visoko razvito družinsko politiko. Ves čas smo priča stabilnemu obsegu ukrepov družinske politike in trendu njihovega postopnega zviševanja. Edini izraziti poseg se je zgodil leta dva tisoč dvanajst in tega dejstva se ne da spremeniti. Kljub temu menimo, da ukinitev ukrepa brezplačnega vrtca za drugega otroka v tem pogledu za družine ni bila usodna. Še bolj pa je pomembno, da so se v zadnjem obdobju skoraj vsi varčevalni ukrepi na tem področju že sprostili, tisti, ki se še niso, se bodo dokončno z novim letom. Govorimo seveda o tistih ukrepih, ki so v primerjavi z danes predlaganimi pomembnejši, vsaj za nas. Verjamemo v dober namen predlagatelja in prav je, da o tako pomembnih družbenih vprašanjih tudi razpravljamo. Čeprav je bila konkretna novela ocenjena kot neprimerna za nadaljnjo obravnavo že v prejšnjem mandatu. Hkrati pa ne verjamemo, da bodo te rešitve bistveno vplivale na odločitev parov za drugi ali tretji naraščaj. Drugih dejavnikov je preveč in so prepomembni, da bi lahko izločili njihov vpliv na odločanje o tako ključnem vprašanju slehernega para, družine ali posameznice. Žal ni tako preprosto, kot predlagatelji skušajo prikazati. Noveli zakona v poslanski skupini Stranke modernega centra ne bomo podprli. Hvala.